En het totale onvermogen om te kunnen omgaan met het resultaat van een democratische stemming. Neen, mijnheer Cohn Bendit, het heeft geen enkele zin om te beginnen schelden, want het referendum over de massa emigratie in Zwitserland heeft alles te maken met het feit dat de Zwitsers opnieuw zélf willen kunnen bepalen wie hun land binnenkomt en onder welke voorwaarden. Zij willen met andere woorden opnieuw baas worden in eigen land.

Het is de terugkeer van het gezond verstand.